el nuevo Programa Marco Horizonte 2020 llega en un momento crucial en el que Europa debe apostar por la investigación y la innovación si quiere aumentar su competitividad y crear empleo de calidad.

Pero creo que todos podemos sentirnos orgullosos del acuerdo alcanzado, que además llega justo a tiempo para que el programa pueda implementarse puntualmente a comienzos del año 2014. Señorías, nuestros científicos y la industria europea pasan por momentos muy difíciles, sobre todo en algunos de nuestros Estados miembros, y era nuestra responsabilidad que Horizonte 2020 no sufriera ningún retraso. Hemos elaborado un programa marco adaptado a la difícil coyuntura socioeconómica y a las necesidades de la Unión. Una economía basada en el conocimiento exige excelencia científica y liderazgo industrial sustentado en la innovación y, a la vez, exige dar respuestas innovadoras a los retos sociales que más preocupan a la ciudadanía. Los proyectos de cooperación transnacional, de carácter precompetitivo y de tamaño mediano, seguirán siendo el corazón del programa, que gozará de un enfoque más amplio para cubrir toda la cadena de innovación. El Parlamento, gracias al esfuerzo coordinado de todos los Grupos, ha mejorado el texto inicial propuesto en varios aspectos que quisiera subrayar. En primer lugar, reforzando la excelencia de nuestra ciencia y de nuestro personal investigador. No podemos seguir tolerando que el talento se eche a perder o se vea forzado a emigrar por falta de oportunidades. Por ello, hemos propuesto medidas destinadas a reforzar nuestra capacidad de atraer, retener y promover el mejor talento. Hemos incrementado el presupuesto de las acciones Marie Curie y hemos incluido un indicador de recursos humanos para que este factor tenga su peso en la evaluación de Horizonte 2020. En segundo lugar, hemos reforzado los cauces de participación, con medidas para apoyar la excelencia donde quiera que esta se encuentre. La nueva prioridad Difundir la excelencia y ampliar la participación contribuirá a abrir el programa a un número mayor de participantes. El acuerdo va a garantizar también una mejor y más amplia participación de las PYME, ya que hemos aumentado el presupuesto dedicado a ellas y reforzado el nuevo Instrumento PYME. Esta era una de las prioridades del Parlamento porque las PYME, Señorías, son las principales creadoras de empleo y un actor imprescindible para llevar los resultados de la investigación al mercado a través de la innovación. En tercer lugar, también las energías limpias y la eficiencia energética han salido reforzadas con el acuerdo. En apoyo a los objetivos de reducción del CO 2 defendidos por la Unión, el Parlamento ha conseguido que el 85 del total del presupuesto dedicado al reto social Energía se reserve a la investigación y la innovación en estas materias. En cuarto lugar, se han reforzado principios fundamentales. En materia de igualdad de género, hemos ampliado el nuevo artículo 15 para abarcar una doble dimensión reforzar la presencia de las mujeres e integrar una perspectiva de género en el contenido de la investigación. Y, por primera vez, se ha incluido un artículo que garantiza el acceso abierto y gratuito a las publicaciones derivadas de la investigación financiadas por Horizonte 2020. Ambos elementos tienen también una clara incidencia en la excelencia y eficiencia del programa y en la rentabilidad de su presupuesto. Señorías, no quisiera terminar sin agradecer el trabajo de todos aquellos que han hecho posible el acuerdo.